Najlepša hvala. Spoštovani poslanec, midva sva pravzaprav o tej temi ali pa o tej zgodbi že govorila, ampak razumem, da je treba tudi takole. Zdaj, tretja razvojna os je absolutno prioriteta tudi te vlade in te koalicije, ker ste ljudje v tistem koncu Slovenije že predolgo čakali, da pridete do primerne prometne infrastrukture. Severni del severnega dela, če lahko to razdeliva na dva dela, vse aktivnosti pospešeno potekajo, se že odkupujejo zemljišča, že potekajo določene geološke raziskave. In tudi sama si bom v četrtek popoldan na terenu ogledala, kako te stvari tečejo. Kar se tiče južnega dela, ja, odločitev stoji na Ustavnem sodišču. Je pa moje mnenje, ki sem ga v bistvu izrazila, že na samem zaslišanju, pa ne samo glede tega projekta, ampak sploh glede večjih ali pa velikih projektov. Če bi vsak nov minister ali ministrica in vsaka nova vlada stvari spreminjala, potem bomo tudi za, za, ali pa bi tudi za tretjo razvojno os lahko čakali še dvajset, trideset, štirideset ali pa mogoče tudi sto let. Se pravi odločitev je bila sprejeta na nekih, verjamem, strokovnih predpostavkah. Ustavno sodišče bo odločilo, ali je temu tako ali temu ni tako ali še ali je kakšen korak pri celotnem tem postopku mogoče umanjkal. Bi se pa meni osebno zdelo zelo neodgovorno, da, bom rekla, kar tako začnem spreminjati strokovne odločitve, ki so bile v preteklosti sprejete. In tako pač je v naši državi, da praktično vsak večji projekt trči ob civilno iniciativo, ker ljudje pač takšni smo. Želimo si vse pridobitve, civilizacije, vse prednosti, ki jih prinaša razvoj, ampak hkrati, hkrati si pa želimo živeti v zeleni neokrnjeni naravi. Tako da, moj odgovor je, da bomo počakali na odločitev Ustavnega sodišča, kar se tiče tega spodnjega oziroma južnega dela, severnega dela razvojne osi in se seveda glede na odločitev potem, bom rekla, obrnili tako ali drugače. Strokovnjaki na ministrstvu pa mi zagotavljajo, da možnosti, da bi Ustavno sodišče v celoti bom rekla, razveljavilo to traso, naj ne bi bilo. Naj bi ta primer bil absolutna prioriteta Ustavnega sodišča, tako da jaz bi si res iskreno želela, da to čimprej primejo v roke, če je absolutna prioriteta malo predolgo že vse skupaj čaka. Tako da, ko bomo vedeli kako in kaj, bomo pač stvari peljali dalje. Zagotavljam pa, še enkrat, da je ta del oziroma ta prometna povezava res prioriteta te, našega ministrstva, te vlade in tudi te koalicije.